Señor presidente, la decisión del presidente Trump de no financiar al OOPS no es solo una medida cruel para con los que fueron expulsados de sus legítimas tierras sino que supone un torpedo político contra el concierto internacional. Es pasar del indisimulado apoyo a la ocupación ilegal de Palestina a asumir abiertamente el proyecto racista del sionismo más extremista, ese que busca la desaparición de los palestinos. La Unión Europea debe apoyar económicamente al OOPS para que no colapse, pero lo necesario es que terminen los motivos por los que se creó esta agencia. Hace falta firmeza con Israel, la potencia ocupante e irrespetuosa con el Derecho internacional. Esa firmeza que la Unión Europea emplea con otros países pequeños.